Hoy, la recuperación es lenta e insuficiente, y tengamos en cuenta una cosa la recuperación, o es justa o no será.